Valóban ez a kérdés volt az, amihez szeretnék további kérdéseket föltenni vagy hozzászólni.

Tulajdonképpen a kiegészítő kérdésem az, hogy ezen alapelvek alapján tervezi e a Bizottság azt, hogy a következő költségvetési időszakban akár egy olyanfajta új kondicionalitást bevezessen, miszerint szegregációt nem lehet erősíteni, hanem kifejezetten a társadalmi integrációt kell hogy célozza mondjuk ezeknek az alapoknak a felhasználása. A probléma ugyanis az volt, hogy sokszor nagy intézmények építését, újjáépítését szolgálták ezek az alapok, az integrált lakhatás helyett. Sok jó szakember van azt gondolom, aki szívesen segít a Bizottságnak és a tagállamoknak is ebben.